Es importante alcanzar un buen acuerdo, así que espero que la Presidencia belga logre lo que no ha conseguido la Presidencia española, es decir, encauzar las discusiones de forma que los Estados miembros se comprometan ya a mantener en el futuro una política agrícola común verdaderamente fuerte, con un presupuesto suficiente para hacer frente a las necesidades de los veintisiete Estados miembros, los nuevos y los antiguos, y no ocurra como en 2005, que faltó dinero y hubo que inventarse la modulación. En la próxima reforma de la PAC nos jugamos la viabilidad de un sector que no solo aporta bienes y servicios intangibles, como el cuidado del entorno, sino que también debería asegurar el aprovisionamiento de alimentos a los ciudadanos europeos. Ya hemos sido testigos, en el pasado, de situaciones dolorosas de carestía, por lo que es necesario que el Parlamento Europeo dé seguridad de abastecimiento basado en la producción comunitaria, como principal objetivo de la próxima reforma, sin dejar de lado otras aportaciones, como la lucha contra el cambio climático.